Ja, wir müssen den betroffenen Regionen stärker und zusätzlich helfen. Zwei Punkte kommen mir allerdings in dem Vorschlag doch etwas zu kurz oder zu schwammig herüber.

Wir dürfen Regionen, die unsere Unterstützung brauchen, durch den Fonds für einen gerechten Übergang keinen Schaden zufügen, indem wir ihnen das Geld wegnehmen. Ich wünsche uns allen gute Verhandlungen zum neuen MFR, denn das, was die Mitgliedstaaten im Moment vorschlagen, unterbietet ja noch den Kommissionsvorschlag. Zum Zweiten brauchen wir eine Änderung und eine Anpassung des Beihilferechts, weil auch größere Unternehmen sich auf diesen Übergang vorbereiten müssen und wir nicht erst Arbeitslose unterstützen wollen, sondern schon vorher neue Perspektiven für die Beschäftigten eröffnen möchten.